Avem zeci de milioane de oameni care au același drept ca noi, cei care, poate, am avut mai multă șansă de la Dumnezeu.

Evident că trebuie să ne gândim la piața internă, la microîntreprinderi, la întreprinderi mici și mijlocii dar putem să nu ținem cont de, de exemplu, 30 de milioane de nevăzători care mi au scris, asociația din țara mea, că sunt excluși prin acest raport dacă l votăm așa cum este. Mulțumesc colegilor, indiferent de culoarea politică, pentru că viața n are culoare politică, pentru că toți, poate, o să ajungem să fim neputincioși și să nu putem să avem acces la anumite servicii. Aș vrea ca mâine să plecăm cu sufletul împăcat și să votăm amendamentele care au apărut de la diferite grupuri, dar care îmbunătățesc raportul în ceea ce privește accesibilitatea pentru aceste persoane care au handicap definitiv sau temporar, femei însărcinate, bătrâni, așa cum s a spus aici.